Îmi amintesc de activitatea domnului Tajani în calitate de comisar și vicepreședinte al comisiei, când a inițiat deja acțiuni în 2013, un program interesant pentru diplomația economică pentru ca Uniunea Europeană să poată deveni un actor mai puternic pe plan mondial. În definiția sa, diplomația economică este, de fapt, o funcție politică externă care asigură conformitatea demersurilor cu obiective foarte clare pentru promovarea bunăstării economice a cetățenilor europeni. Diplomația economică are ca obiectiv utilizarea instrumentelor de politică externă pentru susținerea intereselor economice ale întreprinzătorilor, ale statelor membre. Pentru a și atinge obiectivele, Uniunea Europeană ar trebui să promoveze la nivel mondial competitivitatea și să preia rolul de lider în sectoare strategice precum cel industrial, inovativ și energetic. De multe ori, la întâlnirea cu mai mulți comisari, inclusiv cu domnul Juncker, am ridicat probleme legate de măsuri concrete, de reindustrializare a Uniunii Europene, de internaționalizare a afacerilor și, în mod deosebit, sprijinul IMM urilor pentru extinderea activității în țări terțe.

Pentru că, fără a avea bugete concrete pentru internaționalizarea IMM urilor, nu vom putea să facem doar prin vorbe. Întrebarea mea este foarte explicită și sper să primesc un răspuns la fel de clar. Ce instrumente de tip diplomatic în sectorul economic și comercial doriți să elaborați acum, când Uniunea Europeană se află în negocieri extrem de importante cu piețe mari Statele Unite, Canada, China, Japonia? Domnule comisar, în calitatea de vicepreședintă a intergrupului pentru IMM uri, am avut ocazia să mă întâlnesc cu multe asociații ale IMM urilor, eu însămi am fost un IMM ist și ministru al IMM urilor. Ce instrumente de diplomație economică vă gândiți să elaborați pentru sprijinirea IMM urilor în extinderea afacerilor și comercializarea pe piețe terțe? Ce se poate face pentru a avea IMM uri inovative, competitive, solide pe piața globală?

O strategie diplomatică ar genera venituri și ar promova valorile europene prin crearea unui mediu concurențial echitabil.